Aber ist die Beschäftigungsinitiative der richtige Weg? Ich fürchte nein. Das Programm hat nicht für eine Trendwende insbesondere in Südeuropa gesorgt. Zum Beispiel Spanien Hier wurde das meiste Geld, nämlich 943 Millionen, für diese Initiative bereitgestellt. Spanien hat nach wie vor eine Jugendarbeitslosigkeit von 40 Insgesamt ist der Arbeitsmarkt in Spanien aber eher ein positives Beispiel. Spaniens gesamte Arbeitslosigkeit hat nämlich deutlich abgenommen. Zusammengefasst Obwohl Spanien insgesamt sehr erfolgreich ist und das meiste Geld für die Jugendinitiative bekommt, ist der Rückgang der Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen besonders niedrig. Dieses sehr schlechte Ergebnis für Spanien wird auch durch die Analyse der Kommission selbst bestätigt. Fazit Das Programm funktioniert nicht. Auch der Europäische Rechnungshof bestätigt, dass die Effizienz der eingesetzten Mittel höchst fraglich ist.